Deze naïviteit of ik zou misschien beter moeten spreken van ideologische verblinding heeft ertoe geleid dat men nu vaststelt dat de ene dictatuur, een seculiere dictatuur, wordt vervangen door een nog ergere dictatuur, een islamitische shari'a dictatuur.

Ook bepaalde groepen binnen de oppositie maken zich schuldig aan moordpartijen en aan allerhande schendingen van de mensenrechten.